Señor Presidente, este informe puede ser la oportunidad, una punta de lanza, para que los actores de la necesaria transición energética sean las personas, la ciudadanía en sí. Esta transición no debe ser algo manejado desde arriba, por intereses privados, sino una verdadera revolución energética de participación popular, de democratización y empoderamiento de la gente en algo tan básico como es la energía. Por ello, es necesario establecer un marco legal a favor de las personas productoras y consumidoras de energía. Un marco europeo que prohíba las medidas retroactivas y los impuestos al sol que disminuya drásticamente las barreras administrativas y financieras para favorecer la inversión en renovables, y que esta inversión sea por parte de los hogares, de las cooperativas o incluso de las administraciones locales.